Trei ani mai târziu, suntem, în sfârșit, chemați să aprobăm încheierea acestui acord, în timp ce următoarea revizuire a textului este deja programată pentru